Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, je me réjouis du projet de stratégie intégrée pour la région atlantique. Nous avons besoin d'une approche partagée des usages de nos espaces maritimes en considérant les spécificités de chaque bassin et en apportant une réponse concertée aux problématiques rencontrées. En particulier, en tant qu'élue de Normandie, j'attire votre attention sur la spécificité de la Manche dont j'appelle à la prise en compte aussi dans le projet de stratégie intégrée pour la région atlantique. Elle est une des portes maritimes stratégiques de l'Union européenne, un passage incontournable entre l'océan Atlantique et la mer du Nord. Elle concentre 20 de la flotte mondiale et plus de 500 navires de plus de 300 tonnes y passent chaque jour. À cette activité de transport s'ajoutent la pêche, la plaisance, l'exploitation de granulats et bientôt et à ma grande satisfaction la production d'énergie grâce aux éoliennes en mer. Cette concentration d'activités oblige à considérer sérieusement la question de la sécurité maritime, dont la prise en charge au niveau communautaire doit, à mon sens, être réfléchie dans le cadre aussi de la stratégie atlantique. Vous savez que les bases bilatérales sur lesquelles repose son financement sont aujourd'hui menacées. Je vous ai déjà alertée à ce sujet, Madame la Commissaire, et serai particulièrement attentive aux réponses que vous formulerez en juin.